Én nem szeretnék kalkulációt mondani ez ügyben. Sokszor elmondtuk azt, hogy nagyon fontos, hogy legyenek adataink pontosan arról, hogy hogyan is céloznak ezek a források, mennyire jutnak el azokhoz, akiknek a legnagyobb szükségük van rá. Egyébként éppen Magyarországon, és éppen az előző kormány kezdte el azt a fajta megközelítést, ami egy ilyen territoriális új nézőpontot hozott. Azt mondtuk, hogy ha kiválasztjuk azokat a legkisebb régiókat, ahol koncentrálódik a szegénység mindenféle mutató alapján, akkor jó eséllyel, hogy ha ezekben a régiókban sikerül az európai uniós forrásokat elkölteni, jó eséllyel, nagy arányban tudunk valóban a legszegényebb helyzetben levő romákon is segíteni.

Érdemes ezt a beszélgetést folytatni, hogy hogy lehet elérni, hogy valóban azokat célozzuk meg, akiknek a legnagyobb szükségük van erre.